Vzhľadom na zachovanie kultúrnej pestrosti, slobody prejavu a zdravej súťaživosti sa samozrejme nedá použiť jedno univerzálne riešenie pre všetkých, a preto je potrebné rešpektovať snahy jednotlivých členských štátov riešiť otázku zlepšenia pomeru zastúpenia verejnoprávnych médií na národnej úrovni. Domnievam sa, že vyvážený pomer zastúpenia verejnoprávnych a súkromných médií aj na internete by mal zostať prioritou pre národné stratégie aj európsku mediálnu politiku v blízkej budúcnosti. Zároveň treba podnecovať zainteresované strany k tvorivej spolupráci za účelom zvýšenia kvality poskytovaných informácií na mediálnom trhu, ako aj k inováciám v tomto sektore. A už len záverom poviem, že pluralita a sloboda médií je základom prispievajúcim ku demokracii.